Señor presidente, si la democracia en Venezuela es tan importante, no entiendo que dejemos de luchar por ella por razones de procedimiento. No puede ser que el procedimiento sea más importante que la democracia. Cuando el procedimiento se pone por delante de la democracia es una excusa para no apoyar la democracia.

Las elecciones van a ser el día 20 de mayo. No hay otro Pleno en el que nos podamos pronunciar. O nos pronunciamos ahora o ya no hay resolución. Yo prefiero que haya resolución, usted puede que prefiera que no haya resolución. Cabe una solución intermedia tengamos un debate y que lo que este Pleno ya ha dicho en muchas resoluciones sea expresado por una intervención del presidente en nombre de todos.